Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej, wzorowany na programie wolontariuszy ONZ, jest inicjatywą uwzględniającą konieczność zwalczania zagrożeń zaistniałych wskutek katastrof czy klęsk żywiołowych. Przede wszystkim umożliwia zaangażowanie wolontariuszy, zazwyczaj młodych ludzi na obszarach dotkniętych kataklizmem. Mogą oni jednocześnie przyczynić się do powodzenia akcji ratowniczych oraz nabyć niezwykle cenne doświadczenia. Ich zaangażowanie pozwoli dodatkowo na zwiększenie efektywności pomocy humanitarnej dostarczanej przez Unię Europejską i państwa członkowskie. Bardzo pozytywnie oceniam aktywny udział w procesie rozwoju idei korpusu czołowych organizacji charytatywnych, jak posiadający ponad stuletnie doświadczenie w organizowaniu pomocy humanitarnej Międzynarodowy Czerwony Krzyż.